Herr Präsident! Vor fast 15 Jahren zählte ich zu den Mitbegründern hier der Es war ein weiter Weg bis zum Februar 2013 und Ihrem Vorstoß, tatsächlich eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.

Herr Kommissar, Ihr Kollege Herr Barnier war so fair, rund um die Strukturreform der Banken detailliert aufzulisten, welche Lobbyisten ihn wann getroffen haben und worüber gesprochen wurde. Das geht in die Richtung des legislativen Fußabdrucks. Ich fordere Sie jetzt auf, das für Ihr Ressort bezogen auf die FTT genauso zu tun, damit wir wissen, was der Beamte, der in dem Artikel im Standard vom

Seien Sie wenigstens so fair, offenzulegen, welchem Druck Sie erliegen, wenn Sie das nicht umsetzen, was Sie eigentlich vorhatten!